Herr Präsident! Ich bin dankbar, dass Ministerpräsident Orbán heute hier ist, dass er dieses Parlament als das Forum für solche Debatten anerkennt. Damit wird er in gewisser Weise zum Trendsetter, und wir sollten das zum Anlass nehmen, bei künftigen Vertragsverletzungsverfahren die entsprechenden Regierungen zur Debatte einzuladen. Es muss nicht immer das Plenum sein, sondern vielleicht auch der zuständige Ausschuss. Ich bin froh, dass wir hier eine Regierung haben, die sich der Kritik stellt und die zugesagt hat, bei festgestellten Inkompatibilitäten mit dem acquis communautaire Änderungen vorzunehmen.

Ich denke, man muss sich auch immer erinnern, wie sich die Vorgänger benommen haben. Ich erinnere wie andere Kollegen an die berühmte Lügenrede von Herrn Gyurcsány. Dann weiß man auch, warum die Reaktion die Zweidrittelmehrheit bei den Wahlen war. Da diese alten Kreise nach meiner Erkenntnis schon immer sehr elegant, vielsprachig und eloquent im Umgang mit unseren Medien waren, haben sie es auch verstanden, eine Zustandsbeschreibung zu übermitteln, die die Realität im Lande meiner Auffassung nach verzerrt wiedergibt.

Ich dachte, das müsste mit dem Beitritt zur Eurozone der Fall sein.

Dann ist es eine politische Frage, ob man auf dem Weg dorthin noch mal so eine Strukturveränderung vornimmt oder nicht. Also eine konkrete Frage Ab wann besteht diese Verpflichtung? Zweitens Was die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten betrifft, bitte ich die ungarische Regierung, diese Regeln doch noch mal mit den Regeln in anderen europäischen Ländern zu vergleichen. Die institutionelle Unabhängigkeit ist ein hoher Wert, und dazu gehört auch, dass die Ablösung der Leitung nur ausnahmsweise möglich sein sollte. Drittens Ich weiß nicht im Detail, welche Absichten die Regierung mit der Senkung des Pensionsalters von 70 auf 62 hat. Bei einem bin ich mir aber sicher Eine linke Regierung mit der gleichen Absicht hätte diese Maßnahme als sozialpolitische Großtat gefeiert und als Förderung der nachwachsenden Generation.